Quiero comenzar también agradeciendo la claridad de la exposición por parte de la Comisaria. Horizonte 2020 es un programa emblemático para la Europa de 2020 y, especialmente, en estos momentos, resulta un programa crucial, ante una tasa de desempleo juvenil que podríamos calificar en Europa de insoportable. Europa tiene el reto del crecimiento y de la competitividad, pero lo cierto es que, hasta ahora, la única medida que hemos visto puesta sobre la mesa para trabajar por esa competitividad ha sido una reducción de los salarios en cada uno de los Estados miembros para combatir la crisis, es decir, un empobrecimiento de los trabajadores. Pero, aunque creyésemos en esta medida, se constata que es claramente insuficiente.